Pane předsedající, nejdůležitějším tématem uplynulé Evropské rady byla ekonomika, stabilita eurozóny. Vy dobře víte, že ve skupině ECR je většina poslanců ze zemí, které nejsou součástí eurozóny a dokonce většina poslanců ze zemí, které se ani nepřipojily k paktu pro euro. To ale neznamená, že bychom si přáli neúspěch eurozóny, naopak, my si přejeme stabilní a prosperující Evropskou unii včetně eurozóny. Přejeme si odpovědné národní vlády, které zastaví zadlužování, které změní strukturu veřejných výdajů, které se pustí do fiskálních reforem a tudíž kroky, které vedou ke znovunastolení finanční disciplíny, považujeme za správné. Co nepovažujeme za správné a co nám vadí je skrytá agenda, kterou tady některé členské státy, částečně i Komise a některé poslanecké skupiny v tomto Parlamentu prosazují. Je to snaha využít tuto krizi k dalšímu posunu pravomocí. Je to snaha dále pokročit ve fiskální a daňové harmonizaci. Je to snaha udělat další krok k vytvoření fiskální unie a tudíž další krok k vytvoření plné politické unie. Takové unii my říkáme ne, takovou unii my nepodporujeme. Já tady sedím od roku 2004 a vždycky, když dojde k nějakým těžkostem, tak slyším jednu jedinou frázi Potřebujeme více Evropy, potřebujeme více komunitární metody. Já říkám ne, nepotřebujeme. Právě snaha řešit všechno na úrovni Evropské unie nás zavedla do problémů, které řešíme jak? Zase na úrovni Evropské unie. Takže prosím, pochopte konečně, že současný model evropské integrace se vyčerpal. Přestaňte žít v padesát let staré představě poválečné evropské integrace minulého století evropské paradigma se změnilo, a čím dříve se s tím někteří z vás vyrovnají, tím lépe pro ně.